Herr Präsident! Genug ist leider nicht genug, sehr verehrte Hohe Repräsentantin und Herr Kommissar Füle. Es ist zwar schon sehr viel von Ihrer Seite in der Region getan worden, aber der Druck auf Syrien muss weiter erhöht werden. Die Unterstützung aller demokratischen Kräfte und deren Sicherheit gilt es mit noch mehr Nachdruck zu gewährleisten. Die Menschen dort müssen aber auch eine wirtschaftliche Zukunftsperspektive haben. Das heißt, es ist ein Entwicklungsplan für die einzelnen Länder sowie für die gesamte Region aufzustellen. Wir müssen unsere Märkte öffnen und auch die Flüchtenden unterstützen. Das wird viel Geld kosten. Aber alles ist weit billiger und sinnvoller als weitere Gewalt und kriegerische Auseinandersetzungen. Umso unverständlicher ist die Lieferung von Leopard II Panzern von Deutschland an Saudi Arabien. Ja, haben Sie, Herr Westerwelle und Frau Merkel, denn die revolutionären Veränderungen in der Region nicht mitbekommen? Wissen Sie denn nicht, dass man diese stärksten Panzer auch gegen demokratische Bewegungen im Inneren und zur Niederschlagung von Aufständen bestens einsetzen kann? Deutschland hat in diesem Monat den Vorsitz im UN Sicherheitsrat.

Aktive Friedenspolitik sieht anders aus! Libyen lässt grüßen, Herr Westerwelle. Der Iran muss von allen gemeinsam gestoppt werden.

Frau Hohe Repräsentantin für Außen und Sicherheitspolitik, bitte setzen Sie all Ihren Einfluss und Ihre Macht ein, um diesen Deal doch noch zu verhindern.

Aber diese Milliarden Euro, die tun es doch!